Signor Presidente, onorevoli colleghi, rohingya una parola che a molti suonava sconosciuta, il nome di un'etnia, di una minoranza islamica perseguitata dai Tatmadaw, i militari buddhisti birmani. Un popolo che nessuno vuole, che ha visto la sua identità negata, i suoi diritti brutalmente calpestati. I bengalesi così li chiamano in Myanmar sono stati privati della loro cittadinanza, della loro libertà e persino della loro dignità e umanità. Torture, violenze, stupri e massacri nulla è stato risparmiato loro negli anni, specialmente in questi mesi. Le Nazioni Unite parlano già di pulizia etnica, e Al Hussein, l'Alto commissario per i diritti umani, dichiara che le azioni commesse dai militari potrebbero essere classificate come genocidio.

Chiedo che l'accordo con il Bangladesh per il rimpatrio venga implementato solo a condizione di un pieno riconoscimento della cittadinanza a questo popolo martoriato.